Polska uczestniczy, będzie uczestniczyć w realizacji europejskiej strategii energetycznej, dlatego też z zadowoleniem przyjęliśmy kompromis uzyskany w ramach trilogue'u na temat projektu dyrektywy o emisjach przemysłowych.

Szczególnie istotne są dla nas okresy przejściowe dla dużych instalacji spalania w zakresie emisji SO 2 i NO X Bez tych derogacji trzeba byłoby skokowo, w sposób nieuzasadniony technicznie i ekonomicznie, odstawić przedwcześnie, z końcem 2015 r., ponad 30 zainstalowanych mocy elektrycznych oraz ponad połowę elektrociepłowni i ciepłowni zaopatrujących ludność i przemysł.

r. Pozwoli obniżyć udział paliw stałych w produkcji energii elektrycznej poniżej

20 udziału energii odnawialnej, poprawy efektywności energetycznej oraz przebudowy technologicznej wytwarzanej energii ukierunkowanej na niską emisję CO